Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Deshalb haben wir stets eine klare Haltung gehabt gegen die Annexion der Krim und alle wie auch immer getarnten Schritte Russlands zur Destabilisierung seines Nachbarn. Das wird auch in Zukunft so sein.

Er ermöglicht vielleicht eine politische Lösung, aber er ist noch keine.

Weitere Schritte müssen folgen.

Es muss uns darum gehen, die Ukraine auf ihrem Weg zu politischen und wirtschaftlichen Reformen, auf ihrem Weg zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Wohlstand zu unterstützen. Denn das ist es gewesen, was die Bürgerinnen und Bürger in Kiew auf den Majdan getrieben hat. Deshalb stimmen wir heute auch für das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine, denn es eröffnet beiden Partnern neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Deshalb unterstützen wir auch die Konsultationen zwischen der EU, der Ukraine und Russland über die Vereinbarkeit von Freihandelsabkommen mit der EU und dem Handel mit Russland.

Wir haben wie Wanderprediger dies immer und immer wieder gefordert. Dass jetzt erst ernsthaft gesprochen wird, hinterlässt völlig unnütz einen verheerenden Beigeschmack und ist ein Armutszeugnis für uns. Ich hoffe sehr, dass in Bezug auf die Verträge mit Moldau und Georgien ein anderer, schnellerer Weg gewählt wird. Die Ukraine braucht eine wirtschaftliche Modernisierung. Wir unterstützen sie jetzt und auch durch das spätere Freihandelsabkommen.